Tisztelt Elnök Asszony! Az idei év első felében Románia tölti be az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét és sajnos most, 12 évvel az ország uniós csatlakozása után is arról kell beszélnünk, hogy a többi tagállam nem engedi be Romániát és Bulgáriát a schengeni övezetbe. Ez a helyzet rendkívül méltatlan, hiszen az Európai Bizottság már 2011 ben jelezte, hogy a két ország készen áll a csatlakozásra, megtették a szükséges lépéseket a határvédelem megerősítésére és képesek ellátni a térség külső határainak védelmét ellentétben egyébként más, schengeni övezetbe tartozó államokkal.

vállalják döntésüket és nyilvánosan indokolják meg azt, mivel ha valami rombolja az EU n belüli kohéziót, akkor ez a helyzet mindenképpen azt teszi.